herra forseti góðir íslendingar það er undir mjög sérstökum kringumstæðum sem við höldum eldhúsdagsumræður hér á þessu kvöldi íslenskt samfélag hefur gengið í gegnum stórfellt efnahagshrun að undanförnu sem hefur allt gríðarleg áhrif á okkur öll hvert einasta íslenskt heimili það eiga að vera sjálfsögð mannréttindi að fólk hafi atvinnu eitt versta böl sem hendir sérhvern einstakling er að missa atvinnuna geta ekki nýtt starfskrafta sína sér til framfæris landi okkar til framfara og heilla í því ljósi er það grafalvarleg staðreynd að fimmtíu til hundrað einstaklingar hafa að jafnaði misst atvinnu á hverjum einasta degi síðustu vikur og mánuði að ríflega átján þúsund íslendingar séu í dag án atvinnu er óviðunandi ástand í íslensku samfélagi ástand sem snertir hverja einustu fjölskyldu í landinu með einum eða öðrum hætti og það er eðlilegt að það sé vaxandi krafa í samfélaginu um að stjórnvöld ráðist í róttækar aðgerðir til þess að bregðast við þessum vanda sem blasir við okkur þannig að við getum loksins farið að snúa úr vörn í sókn spár gera jafnframt ráð fyrir því að tíu fyrirtæki muni verða gjaldþrot á dag á næstu tólf munum sem þýðir það að þrjú þúsund fimm hundruð íslensk fyrirtæki muni ekki lifa af næstu tólf mánuði fasteignaverð ef ekkert verður að gert mun að öllu óbreyttu lækka sem þýðir á mæltu máli að eigið fé íslenskra húsnæðiseigenda mun stórlækka á meðan við horfum upp á húsnæðisskuldirnar hækka sem þýðir á mæltu máli verði ekkert að gert að tugþúsundir íslenskra heimila munu keyra í þrot sökum hækkandi skulda og lækkandi tekna það blasir því við okkur öllum það er þeim sem á annað borð vilja horfast í augu við raunveruleikann að róttækra aðgerða er þörf til þess að koma til móts við vanda heimilanna í landinu ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks var í upphafi þess árs orðin óstarfhæf sú ríkisstjórn var ósammála í flestum grundvallaratriðum og í raun var það aðgerða og stefnuleysið sem réð för þar á bæ við það var ekki búið í því ljósi lögðum við framsóknarmenn fram það tilboð að verja minnihlutastjórn samfylkingar og vinstri grænna vantrausti yrði hún lögð fram hér á vettvangi þingsins það var vissulega ekki gert án skilyrða í fyrsta lagi var krafa okkar sú að það yrði boðað til kosninga eigi síðar en tuttugasta og fimmta apríl eins og raunin er í öðru lagi lögðum við mikla áherslu á það að boðað yrði til stjórnlagaþings þar sem íslenska þjóðin gæti komið að því að semja nýja íslenska stjórnarskrá krafa sem er mjög hávær í íslensku samfélagi og þrátt fyrir einbeittan vilja sjálfstæðismanna hér á vettvangi þingsins munum við vonandi koma stjórnlagaþingi á fyrir kosningar það er mín bjargfasta trú og von í þriðja lagi lögðum við framsóknarmenn áherslu á það að það yrði komið strax til móts við vanda skuldugra heimila í fjórða lagi lögðum við það til að komið yrði strax til móts við vanda atvinnulífsins sem er mjög skuldsett líka mig langar að ræða hér örlítið og ég held að það séu alveg efni til þess að ræða um skuldsett fyrirtæki og heimili hér í þessu landi vissulega er það svo að við framsóknarmenn höfum átalið núverandi ríkisstjórn fyrir það að vera ekki með nægilega róttækar aðgerðir til þess að bregðast við þeim vanda sem blasir við okkur í efnahagslífinu ég ætla hér með samt sem áður ekki að kasta rýrð á þau góðu mál sem hafa verið lögð fram hér á vettvangi þingsins en okkur framsóknarmönnum finnst einfaldlega ekki nægilega að gert til þess að forðast mögulegt kerfishrun í íslensku samfélagi sem mér finnst blasa við verði ekkert frekar að gert til þess að koma til móts við vanda heimilanna og fyrirtækjanna

það er alröng nálgun að mínu mati og í raun og veru snýst þetta um mannlega reisn að íslensk heimili verði ekki fyrst keyrð í gjaldþrot og síðan eigi að fara að hjálpa fjölskyldunum í landinu fyrir einum og hálfum mánuði síðan lögðum við framsóknarmenn fram mjög róttækar tillögur í efnahagsmálum þær voru í átján liðum því miður var það svo að einungis ein tillaga fékk aðallega umfjöllunarefni og hún er mjög fræg orðin og snertir tuttugu prósent niðurfærslu á skuldum heimila og fyrirtækja sem er í raun og veru ekkert annað en leiðrétting á óðaverðbólgu síðustu sautján til átján mánaða því miður voru stjórnmálamenn i öðrum flokkum í kappi við að koma fram á vettvanginn til þess að tala hugmynd okkar framsóknarmanna út af borðinu því miður hugmynd þessi snýr að því að stöðva þá skriðu gjaldþrota og uppsagna sem hafin er í íslensku samfélagi og er fyrirsjáanleg

til þess að gera sér fyrst grein fyrir alvarleika málsins þarf að hafa kjark til þess að bregðast við og við framsóknarmenn höfum haft þann kjark þrátt fyrir að á okkur hafi verið harkalega deilt fyrir þessar tillögur því miður hafa aðrir stjórnmálamenn lítinn gaum gefið öðrum tillögum sem færustu sérfræðingar sem við framsóknarmenn höfum ráðfært okkur við á sviði efnahagsmála að undanförnu því miður og því miður er það svo að enginn annar stjórnmálaflokkur hér á vettvangi alþingis hefur lagt fram heildstæðar efnahagstillögur til þess að koma til móts við vanda heimila og fyrirtækja aðrir en framsóknarmenn það er því eðlilegt að stjórnmálamenn annarra flokka gagnrýni okkur harðlega til þess að reyna að ná vopnum sínum í þeirri umræðu góðir íslendingar framsóknarmenn svo að ég tali fyrir hinum sautján tillögunum sem við höfum lagt fram höfum komið fram með hugmyndir meðal annars þess efnis að það verði komið á sérstökum uppboðsmarkaði með gjaldeyri við seðlabanka íslands þar sem lífeyrissjóðirnir geta fengið að kaupa gjaldeyri komið með fjármuni erlendis frá til þess að spýta fjármunum inn í íslenskt efnahags og atvinnulíf það er lífsnauðsynlegt við höfum líka lagt markaða stefnu og greinargerð fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn um að það beri að lækka stýrivexti seðlabankans mun meira en um þetta eina prósent sem það var lækkað um um daginn við viljum stuðla að mannfrekum framkvæmdum á vegum hins opinbera í samfélaginu þannig að hjól atvinnulífsins stöðvist ekki við viljum veita fyrirtækjum skattafslátt vegna rannsóknar og þróunarstarfs og við viljum umfram allt huga að fjölbreyttum atvinnuúrræðum sem nánar er hægt að sjá á heimasíðu framsóknarflokksins góðir íslendingar mig langar að nefna hér sérstaklega vanda námsmanna hér í þessari umræðu sem við framsóknarmenn höfum ítrekað tekið upp hér á vettvangi alþingis á undangengnum vikum það stefnir í að þrettán þúsund háskólanemar muni því miður ekki eiga kost á atvinnu þegar að sumarmánuðum kemur þá veltum við því fyrir okkur hvernig stendur á því að nýsköpunarsjóður námsmanna sem styrkti hundrað sextíu og eitt verkefni til handa námsmönnum árið tvö þúsund og þrjú skyldi einungis hafa úthlutað sjötíu og níu styrkjum árið tvö þúsund og átta hvernig í ósköpunum stendur á því að stjórnvöld hafa ekki hugað að því á einum tímum að fjölga þessum úrræðum sem nýsköpunarsjóður námsmanna hefur veitt við framsóknarmenn leggjum það til að þeim úrræðum verði fjölgað þegar þrettán þúsund háskólastúdentar standa uppi atvinnulausir herra forseti mig langar að lokum að segja það að framsóknarflokkurinn hefur treyst ungu fólki til forustu fólki sem vill hafa áhrif á það hvernig við byggjum íslenskt samfélag til framtíðar samfélag sem mun rísa upp að þrengingum loknum við viljum öfluga velferðarstjórn að loknum næstu alþingiskosningum velferðarstjórn sem gerir sér grein fyrir mikilvægi öflugs atvinnulífs slík stjórn verður að okkar mati ekki mynduð án tilstuðlunar framsóknarflokksins kosningarnar fram undan eru þær mikilvægustu í lýðveldissögunni þá verður kosið um lausnir og þá verður kosið um aðgerðir ekki aðgerðaleysi og þá verður kosið fyrst og fremst um breytingar þann dag sem kosið verður verður kosið um raunverulega framtíðarsýn og stjórnmálaflokkar verða rukkaðir um það hvaða framtíðarsýn þeir hafa í efnahags og atvinnumálum þjóðarinnar við framsóknarmenn viljum sjá raunveruleg úrræði raunveruleg úrræði fyrir okkur öll góðar stundir